pa naj se gospod Predrag Bakovič. Izvolite . Hvala, predsedujoča, za besedo. En lep pozdrav ministrici tukaj. ... Ja, slišali smo ogromno mnenj tudi, vidikov, različnih pogledov na situacijo. Jaz osebno bom povedal, da izredno pozdravljam to reorganizacijo Centrov za socialno delo. Bila je potrebna, govorilo se je od nje ogromno let in končno smo začeli tudi v tej smeri spreminjati zadeve. Seveda ne morejo biti spremenjene zadeve čez noč . Saj ne moremo zahtevati, da se en tak sistem ministrstva, ki je proračunsko, če bi tako rekli, najdražje v naši državi. In proračunsko ta sektor je tudi najdražji v proračunih ob činskih. Da živimo v socialni državi, to vemo, smo tudi zadovoljni, da lahko živimo. Da je premalo še sociale, tega ne morem sprejeti, ne. Ker mislim, da tukaj res tu so besede zelo težke, ki mislim, da smo na meji vsega možnega, kar lahko mi nudimo vsakomur. Jaz mislim pa, da resnično ni vse tako slabo kakor prikazujete in tako, kot se govori. Pa z ene strani, pa z druge strani. Normalno je taka politična ideologija, ki kaže vedno še bolj in vedno več, in iščemo še druge rezerve, kako bomo še več pomagali. Ampak moramo priti do taka pung talere točke, ko rečemo, glejte, to je to. Optimizirati je treba. To, kar je obstoječe. Ne iskati še nove in nove in nove in sredstva in denarja. Optimizacija sistemov, procesov, obstoječih zadev, ki ji imamo. Govorite o podhranjenosti kadra. Kaj pomeni podhranjenost kadra? Kaj pomeni podhranjenost kadra? Jaz se strinjam s Sitarjem, ko je rekel, da je manjka v določenem sektorju. Tu je podhranjenost. V določenem sektorju manjka. V kontroli predvsem. Predvsem kontroli. Glejte, bom na koncu povedal glede socialnih pomoči in, in reči, ker sem bil vedno zelo kritičen glede tega, ampak nič se ne spremeni na tem področju. Občine, morate vedeti, da zelo dosti financirajo socialo, če vključimo socialo na splošno, ker to je velik pojem. Velik pojem. Veste, vam bom dal en primer, banalen, ko sem bil župan, me je ena ženska klicala, zakaj zakaj mi občina ne plača pogreb očetu. A ženska dela, dobro službo, vse reči, ker si je odpovedala varovalne očeta v domu, pa je morala občina vse plačevati in na koncu zahtevala, da bi občina še plačala pogreb. Jaz vam dajem zdaj take primere, sociala , ki ji treba, kje je meja enkrat, kaj je treba neki ustaviti zadeve. Vem, da tukaj je tudi govora o drugih, ne. O drugi o stiski, pomoči, tega , ampak so določene zadeve, ki je treba prekontrolirati, in tu mislim, da je tudi naloga Centra za socialno delo, da prekontrolira zadeve. Da vrši nadzor nad tem. Ker če ne, drugače ne bomo šli nikamor. Čakamo samo državo. Država pa, prej ali slej, ne bo imela več tistega, tiste vreče, od katere bomo tako vleki ven vse, in in za vse. Vedno za vse. Jaz pa mislim da in verjamem v ministrico, da bo peljala naprej to če okličemo reorganizacijo do končne faze, sedaj tu ni lahko, ni lahka, ni lahka zadeva, in upam, da bomo imeli tudi našo pomoč potrebna. Mi damo upanje in zaupanje. Pa kritizirati prejšnje ministre pa kritizirati prejšnje reči, to je popolnoma brez veze. Popolnoma brezvezno. Je pa tudi veliko organizacij, ki pomaga temu cilju. Kateri danes govorimo. Na primer pomoč v stiski. Kot veste, obstaja tudi ta telefon Tom, obstajajo ljudje, ki pomagajo, ki pridejo na pomoč v takih in drugačnih primerih. Jaz kar sem gledal tisto zadevo, jaz bi poenostavil to stvar, kar pogledaš ti malo po te številke, jih je ene osem, devet številk, ker človeka zmedeš, ko tisti moment, tisti trenutek nekaj rabi, pade v zmedo. Tako da tu, na tej fazi to bilo treba nekaj pogledati verjetno. Ne, imaš telefon za mladostnike, telefon za ženske, otroke, za duševne stiski, četrti telefon, peti za mlade z mladimi pa šesti, pa pol ne veš, koga klicati, kadar je res potreba. Ne. Evo, tu so take zadeve, operativne, ki je treba, po moje razviti, rešiti in pomagati, ne. Slišal sem prej ene besede, smo zadevo normalizirali. Nič nismo normalizirali. Ne smemo normalizirati . več, vedno aktivni. Kontrola, pozornost, nadzor mora vedno biti. Vedno. Vedno moramo vedeti, da je nekdo v težavi, vedno moramo vedeti, da je potreba po tem. za zaključek bom pa še nekaj povedal glede socialnih pomoči, ne. Ministrica ve, da kadar sem bil jaz še tam, sem edini, ki sem vzpostavil ta, ta problem tudi v vladi. Jaz nisem proti povišanju socialnih pomoči. Tisti, ki ima potrebo, bi jaz dal še petdeset procentov več. Realno. S srcem. Ampak ogromno je izkoriščanja. Ogromno je izkoriščanja. In to, kar ste vi povedali, kolega iz Levice prej, je točno to. Delavci delajo na računalnikih, dobijo vloge, ne kontrolirajo in ne vejo, kdo realno je res potreben ali pa ne. Tu manjka kontrola. Tukaj je podhranjenost. V moji občini poznam jaz osebno jih naštejem, kdo dobi socialno pomoč, občina plačuje im zdravstveno zavarovanje, pa točno vem, da deli v tujini. Na črno. Veste, koliko jih je takih. Tukaj pa manjka kontrola. In dobijo socialno pomoč. Pa s socialno pomočjo veste, da oni so opravičeni RTV prispevka, so opravičeni vseh dajatev, raznih in drugačnih. Kontrola manjka tukaj. Samo to je treba. Pa še enkrat ponavljam. Tisti, ki ima potrebo, bi jaz še petdeset procentov več dal. Da mu pomagamo. Ampak ena meja in ena kontrola mora biti. Kdaj, koliko časa je ta sociala. Veste, mene se mi zdi, da na Švedskem sem enkrat bral, da tisti, ki je deležen socialne pomoči, nima mobitela in nima svojega lastnega avtomobila. Zdaj, ne bom govoril. Pika bom naredil tukaj, ne. Pika. Samo ne razmislek, do kje, kaj pomeni socialna pomoč? Zakaj? Ne. Ma, jaz mislim, da ne bom več, tudi če ne drugače zadel, ker tukaj jaz imam svoj vidik na to. Jaz predlagam samo to gospe ministrici , ker vem kakšno miselno, kakšno idejo, kakšno delo ima , z našo pomočjo bo, vemo da, se angažirajte, se trudite glede tega in tisto, kar je začela prejšnja ministrica je samo dobro in dajte naprej razmisliti o tej zamisli in opraviti delo do konca , in kar poleg tega ta razprava danes, mislim, da ne bo peljala noben, na noben konkreten rezultat, samo to, da da bomo še enkrat odpirali milijon problemov in težav, kateri vemo, da so, kateri vemo, da bomo tudi verjetno pomagali, da bomo to rešili. Toliko z moje strani zaenkrat. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod